Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, c'est un saut fédéral qu'il nous faut. Si nous voulons tirer parti des avantages de l'Union européenne pour répondre à la crise et ils sont nombreux il nous faut une intégration, non seulement budgétaire et fiscale, mais aussi politique. La méthode de la coordination que vous continuez à prêcher a montré ses limites. Quelle est votre réponse? C'est de réunir un petit peu plus souvent les ministres de l'économie et des finances de la zone euro ou de l'Union européenne et de donner à la Commission des pouvoirs de contrôle accrus sur les processus budgétaires nationaux. Vous savez pourtant de quel bois austéritaire la Commission se chauffe.